Különösen arra vonatkozóan, hogy a termelékenység növelése érdekében több beruházásra van szükség a kutatásba, a fejlesztésbe és az innovációba, valamint a technológiai korszerűsítésbe. A gyermekgondozásba, a szociális lakhatásba, az oktatásba, képzésbe, egészségügybe, kutatásba, a digitális innovációba és a körforgásos gazdaságba való befektetések mindenképpen növelnék a termelékenységet és a foglalkoztatást. A konvergenciát és a befogadást illetően szintén osztom a jelentéstevő véleményét, többek között az adórendszer és a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok vonatkozásában is. A jelentés kapcsán sajnálatos módon meg kell említeni azonban, hogy az abban megfogalmazottakkal a magyar kormány szöges ellentétben cselekszik, veszélyeztetve ezzel Magyarország uniós forrásoktól független, önálló gazdasági növekedését és a foglalkoztatás javulását.